Mnohé krajiny, v ktorých sa desiatky rokov potláčali ľudské práva, sú dnes členmi EÚ a mnohí z tých, ktorí bojovali za dodržiavanie ľudských práv, sú dnes lídrami EÚ alebo sedia v tomto parlamente. Pred niekoľkými rokmi EÚ prežila minirevolúciu v oblasti ľudských práv a trvá na dôslednosti a koordinácii medzi najdôležitejšími hráčmi EÚ.

Mimovládne organizácie môžu hrať rozhodujúcu a pozitívnu rolu v nedemokratických režimoch. Druhou sú práva dieťaťa. Upozorňujeme na ne a je to dokonca našou tematickou prioritou. Keďže je to široký pojem, ja chcem v tejto oblasti upozorniť naproblematiku detských vojakov. Ich narastajúci počet v ozbrojených konfliktoch je alarmujúci a volá aj po našej väčšej aktivite. Sýria, Mali a Stredoafrická republika sú z tých nových konfliktov, kde sú detskí vojaci používaní na dennom poriadku. Hrubé zásahy proti ich právam, manipulovanie a indoktrinácia extrémistami, používanie škôl ako vojenské objekty. To je len chabý výpočet toho, čo všetko deti vtýchto zónach podstupujú.